ég ætla að gera grein fyrir tillögu til þingsályktunar á þingskjali fimm hundruð þrjátíu og sjö þrjú hundruð tuttugustu og níunda máli sem fjallar um undirbúning að þjónustumiðstöð við olíuleit á drekasvæði flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn steingrímur j sigfússon arnbjörg sveinsdóttir birkir jón jónsson einar már sigurðarson þuríður backman ólöf nordal og höskuldur þórhallsson þingsályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að aðstoða sveitarfélögin langanesbyggð og vopnafjarðarhrepp við að undirbúa og kanna þörf á starfrækslu þjónustumiðstöðvar sem gæti annast alla helstu þjónustu hérlendis við skip sem leita olíu á drekasvæði forsaga málsins er sú að vorið tvö þúsund og fimm samþykkti ríkisstjórn íslands að leggja þrjátíu milljónir króna til undirbúnings olíuleitar á drekasvæðinu við jan mayen hrygg en jarðeðlisfræðilegar mælingar þóttu gefa allgóð fyrirheit um að olía og gas í vinnanlegu magni væri að finna þar frekari rannsóknir þar á meðal rannsóknarboranir þarf hins vegar til að sannreyna hvort olíu eða gas sé í reynd að finna á þessu svæði í framhaldi þessarar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar hófst samstarf átta ráðuneyta og fjölmargra stofnana við að yfirfæra gildandi lög og reglur og gögn um veður og náttúrufar á svæðinu og meta þörf á frekari rannsóknum niðurstöður þessarar vinnu voru settar fram í skýrslu með tillögu að áætlun um útgáfu og útboð rannsókna og eins leyfa auk umhverfisskýrslu skýrslan var meðal annars unnin í samræmi við lög um mat á umhverfimat áætlana í þessari skýrslu sem iðnaðarráðuneytið gaf út í mars tvö þúsund og sjö var sett fram tillaga að áætlun um olíuleit á drekasvæðinu þar sem meðal annars er skoðuð hugsanleg umhverfisáhrif þeirrar áætlunar í samræmi við lög númer hundrað og fimm tvö þúsund og sex um umhverfimat áætlana ríkisstjórnin samþykkti svo þann átjánda desember tvö þúsund og sjö tillögu iðnaðarráðherra

um er að ræða hafsvæði sem er á bilinu fimm til tíu þúsund ferkílómetrar og miðað er við að hægt verði að bjóða leyfin út fimmtánda janúar á næsta ári fimmtánda janúar tvö þúsund og níu það er hins vegar ljóst að ýmis undirbúningsvinna er framundan áður en hægt verður að úthluta sérleyfum til rannsókna til rannsókna á vinnslu olíu á drekasvæðinu iðnaðarráðuneytið og orkustofnun þurfa að endurskoða reglur útfæra leyfisskilmála og útbúa staðlað leyfi kynna þar áformin fyrir olíuleitarfyrirtækjum viðræður við noreg um framkvæmd jan mayen samkomulagsins þurfa að fara fram það þarf að fara yfir umhverfisvinnu verndar og öryggismál jafnframt þarf að ákveða fyrirkomulag eftirlits setja upp samvinnu og samráðsvettvang eftirlitsaðila

mánuði sem má gera ráð fyrir að þeim ferli ljúki þá fimmtánda apríl þá tekur við mat á umsóknum og síðan samningaviðræður við væntanlega umsækjendur og gera má ráð fyrir því að það ferli taki um það bil tvo til þrjá mánuði þannig að öllu samanlögðu má búast við því að rannsóknar og vinnsluleyfið geti verið veitt í fyrsta skipti

nokkuð ábyggilegar heimildir að heimilt sé við útgáfu rannsóknarleyfis að setja í leyfið það skilyrði að öll þjónusta vegna leitar að olíu og gasi skuli verða veitt frá íslandi ef svo er þá er það eindregin skoðun mín að slík skilyrði beri að setja í þau leyfi sem gefin verða út að því gefnu það það gangi eftir verður að hafa nokkur snör handtök ef tímaáætlun sú sem ég fór yfir hér áðan gengur eftir það er að fyrstu leyfin til rannsóknarvinnslu verði gefin út um mitt næsta ár sú tillaga sem hér er lögð fram af átta þingmönnum norðausturkjördæmis er sprottin upp af frumkvæði sveitarstjórnanna í langanesbyggð og vopnafjarðarhreppi sveitarstjórnarmenn þeirra byggðarlaga sem hér um ræðir hafa lagt sig fram um að leita allra þeirra leiða sem þeir telja færar til að styrkja búsetu á þessum útverði landsins í norðaustri sveitarfélögin langanesbyggð og vopnafjarðarhreppur hafa ákveðið að stofna sameiginlegt fyrirtæki sem á að kanna hvort innanverður bakkaflói henti undir þjónustumiðstöð fyrir áformaða olíuleit á drekasvæði eðlilega staldra sveitarstjórnarmennirnir við þetta mál þeir eru næstir væntanlegum vettvangi umrætt landsvæði hefur átt undir högg að sækja í atvinnulegu tilliti og íbúum á þessu svæði landsins hefur fækkað jafnt og þétt á undanförnum árum og lítt fyrirsjáanlegt að sú þróun breytist skýringanna í þessum efnum er aðallega að leita í því að mikillar einhæfni gætir í atvinnulífi og sveiflur í sjávarútvegi og landbúnaði hafa haft og munu hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir atvinnulíf þessa svæðis þar af leiðandi hljóta allir sem áhuga hafa á byggð í landinu að kunna að meta þær hugmyndir sem

og skoða alla kosti í þeim efnum til hlítar leiði sú undirbúningsvinna sem fyrirhuguð er til þess að umrædd þjónustumiðstöð rísi við bakkaflóa er líklegt að það verði mikil lyftistöng fyrir atvinnulíf á öllu norðausturlandi ekki aðeins í sveitarfélögunum tveimur sem hafa haft frumkvæði að því að farið verði í þessa vinnu vopnafjarðarhreppur og langanesbyggð áforma að láta kanna þann möguleika að gera sérstaka þjónustuhöfn í þessu skyni þar sem verði nauðsynlegur búnaður til að annast alla þá þjónustu sem veita þarf skipum sem annast olíuleit og eins skipum sem þjóna leitarskipunum leiði rannsóknir til þeirrar niðurstöðu að olía verði unnin á drekasvæðinu mun slík höfn einnig nýtast til flutninga á gasi frá landinu þar sem trúlegast yrði lögð gaslögn frá vinnslusvæðinu í land við bakkaflóa og þar yrði þá væntanlega reist gasþjöppunarstöð vegalengdin í land er sú stysta sem völ er á á þessum svæðum ég vil hins vegar taka fram að slík áform munu hins vegar gefa efni í aðra og sérstaka áætlun og eru því ekki til frekari umræðu að þessu sinni

það liggur fyrir að gera þarf annars vegar botn og þrívíddar og öldumælingar í bakkaflóa til að hægt verði að meta hvort staðsetningin uppfylli kröfur sem gerðar verða til slíkrar hafnar og hins vegar þarf þarfagreiningu þar sem farið verði yfir þá þætti sem þjónustumiðstöð eins og sú sem hér um ræðir þarfnast svo sem samgöngur

byggir á munu helstu þættir í þjónustu við rannsóknir og vinnslu á olíu og gasi vera þeir að það þarf rekstur þjónustumiðstöðvar í landi reglulegar siglingar með vistir varahluti og rekstrarvörur reglulegt þyrluflug með starfsmenn og hraðsendingar í kafla tveir fjörutíu og eitt á blaðsíðu tuttugu og níu í þeirri skýrslu sem iðnaðarráðuneytið gaf út í mars á síðastliðnu ári er fjallað um þjónustumiðstöð í landi þar kemur fram að á rannsóknarstigi er reynt að styðjast sem mest við þá aðstöðu sem fyrir er á viðkomandi svæði en allt annað er uppi á teningnum ef rannsóknirnar bera árangur ef litið er til reynslu norðmanna í þessum efnum þegar verkefni eins og þetta er komið á vinnslustig þá mun landþörf þjónustumiðstöðvar verða um fjörutíu til fimmtíu hektarar þar sem meginhlutinn er ætlaður undir þjónustufyrirtæki legupláss við bryggju fyrir skip með allt að fjórtán til fimmtán metra djúpristu þarf og það má gera ráð fyrir að þau skip séu allt að tvö hundruð fimmtíu metrar að lengd fjöldi starfsmanna við slíka þjónustumiðstöð er áætlaður um níutíu manns

nýrri atvinnugrein í landinu við getum líka horft til þess ef þetta gengur upp að horfa til þess að sú atvinnuuppbygging á þessu nýja sviði geti farið fram á þeim stað á landinu sem mest á undir í

ég ætla virðulegi forseti ekki að hafa fleiri orð um þá þingsályktunartillögu sem hér er lögð fram að sinni en vonast til þess að lokinni umræðu verði þingsályktunartillögunni vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar og síðari umræðu hér á hinu háa alþingi